Wiemy, jak trudna jest sytuacja ekonomiczna i gospodarcza niektórych krajów członkowskich, jaki ma to wpływ na emocje mieszkańców, nie tylko tych krajów, i na decyzje podejmowane przez poszczególne rządy.

Jakie może Pan również dać nam gwarancje, że kraje, które z dużym wysiłkiem nadrabiają różnice rozwojowe, nie zostaną przesunięte do drugiej ligi Unii Europejskiej?